Nie dopuszczamy języka konfrontacji, uważamy, że jest to sytuacja, która nie powinna się zdarzyć, i głęboko wierzymy, że w szybkim tempie zostanie rozwiązana, ponieważ w wolnej Europie taka sytuacja miejsca mieć nie powinna.